Allerdings, wer Sie zum Freund hat, braucht keine weiteren Feinde. Das ist eine wunderbare Erfahrung, die man mit Ihnen macht. Man kann sich mit Ihnen wunderbar streiten, aber eines zeichnet Sie aus Der Anspruch, den Sie erheben, dass der Respekt die Grundlage der Demokratie ist, den praktizieren Sie auch persönlich sehr glaubwürdig. Sie waren für viele, für mich zum Beispiel als Junge, ein Referenzpunkt in der Identitätsbildung politischer Art. Ich habe mich dann schließlich nicht für Ihre politische Richtung entschieden, sondern für eine andere. Aber ich weiß, dass es viele in diesem Hause gibt, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben Sie waren für eine ganze Generation ein Idol. Und Sie waren in jeder Hinsicht für dieses Parlament eine große Bereicherung. Sie werden dem Europäischen Parlament ganz sicher fehlen. Ich sage wohl im Namen aller Kolleginnen und Kollegen Alles Gute auf Ihrem weiteren Lebensweg, und bleiben Sie, wie Sie sind! Aber wir wissen, Sie werden sich nicht mehr ändern.